Signor Presidente, onorevoli colleghi, due sono le lezioni che dobbiamo trarre dai lavori di questa commissione su elusione ed evasione fiscale l'Unione europea non può permettersi di fare sconti, e la battaglia a casa nostra è tutt'altro che conclusa.

siamo delusi dal fatto che non ci siano sanzioni e dal fatto che vi siano alcuni esclusi i paradisi fiscali di casa nostra, che incentivano pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, consentendo alle multinazionali aliquote dello zero virgola bisogna superare l'unanimità sulle questioni fiscali e approvare gli strumenti che servono, in primis la rendicontazione Stato per Stato, su cui quest'Aula si è già espressa. Infine, i lavori della commissione hanno finalmente chiarito che i fenomeni di elusione ed evasione sono globali, ed è a livello globale che vanno adottate le soluzioni che servono. I paesi in via di sviluppo pagano il prezzo più alto noi vogliamo valutazioni di impatto delle politiche fiscali europee sui paesi in via di sviluppo e che l'Unione spinga per avere un vero organismo intergovernativo a livello ONU che riscriva le regole fiscali globali in condizioni di parità con tutti i paesi.